Wir haben als EVP Fraktion den Vorschlag unterstützt, obwohl an der einen oder anderen Stelle auch berechtigte Bedenken vorgetragen wurden der Herr Kommissar hat es gesagt bezüglich der Ausnahmen, vieler Dinge. Wenn man das schrittweise einführen kann, dann ist das sicher der richtige Weg, um hier nicht nur den Bankensektor an den Kosten der Sanierung zu beteiligen, sondern auch möglicherweise neue Mittel zu kreieren. Aber Tatsache ist und davon hat hier noch niemand gesprochen Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft müssen beachtet werden. Denn es nützt ja nichts, wenn wir eine neue Belastung einführen, die zwar Einnahmen bringt, die aber auf der anderen Seite in ihrer Konstruktion geeignet ist, den Wettbewerb zu verzerren zulasten der Industrie, zulasten auch der kleinen Anleger. Das darf nicht der Fall sein.

Deshalb bin ich auch dafür, als ersten Schritt eine Börsenumsatzsteuer einzuführen, weil in diesem Fall möglicherweise Großbritannien mitmachen kann. Aber niemand kann die Staaten zwingen oder ihnen befehlen, sich zu beteiligen. Das ist die Frage, denn wirksam wird eine solche Finanztransaktionssteuer eigentlich nur, wenn sie global wirksam ist und die anderen großen Finanzmärkte sich daran beteiligen. Mindestens genauso wichtig ist die Reduzierung des Bankensektors, der sich aufgebläht hat über Derivate, über abgeleitete Finanzmarktprodukte, ohne Risikounterlegung. Deshalb gehört das alles zusammen. Wir sind auf dem Weg.